Herr Präsident, verehrte Ratspräsidentschaft, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei der finnischen Ratspräsidentschaft ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie dieses Thema so ernst nehmen. Ich möchte mich auch bei der Kommission dafür bedanken, dass Sie sich diesem Thema so intensiv widmen. Das Europa, das schützt, muss in allererster Linie seine eigenen Werte und das heißt auch, seine Demokratie, schützen und die europäische Souveränität. Darum geht es in dieser Auseinandersetzung. Wir müssen nicht nur in eine Richtung umsichtig und vorsichtig sein. Es gibt nicht nur aus Russland nachgewiesenermaßen Einmischungsversuche, es gibt solche auch von Herrn Erdoğan aus der Türkei. Die totalitäre Führung Chinas möchte gerne ökonomische Abhängigkeiten ausnutzen, und auch reaktionäre Kreise aus den USA haben schon versucht, sich in die europäische Demokratie zu unserem Nachteil einzumischen. Ich glaube, es ist ein Teil einer großen Auseinandersetzung zwischen einer sich entwickelnden autoritären Internationalen und dem internationalen Eintreten für Demokratie.